Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa relazione contiene senza dubbio diversi elementi positivi, quali l'attenzione alla promozione e allo sviluppo delle tecnologie alternative per la mobilità, in primis l'elettrico, gli incentivi fiscali dedicati ai veicoli a zero emissioni e, parallelamente, finalmente, l'eliminazione graduale degli incentivi economici alle fonti fossili. Facciamo attenzione, tuttavia, affinché le tempistiche ambiziose entro cui raggiungere tutto ciò possano concretizzarsi realmente. Occorre fissare anche degli step intermedi nel breve e medio periodo per riuscire ad arrivare agli obiettivi del 2020 e del 2035. Bene anche l'indicazione per promuovere gli appalti pubblici verdi. Non dimentichiamoci, però, che la vera transizione alle fonti sostenibili deve considerare sia gli aspetti diretti sia indiretti dell'utilizzo di una fonte energetica. Per questo, molto meglio sarebbe diversificare le soluzioni di mobilità sostenibile, anziché concentrarsi solo sull'elettrico. E teniamo anche presente quanto importanti siano gli investimenti pubblici in aziende che devono approcciarsi a un mercato, come quello dei trasporti in Europa, che oggi dipende dai prodotti petroliferi ancora per oltre il 90 per cento.